A témából adódik, hogy nem tudunk teljesen eleget tenni az elnök úr kérésének, hiszen itt most a múlt és a jövő csatázik. A múlt, amikor is a magukat baloldalinak és liberálisnak valló politikusok és úgymond értelmiségiek megszokták azt, hogy az ő megmondó embereik, az ő észosztóik tematizálják a közbeszédet a migráció kérdésében. A jövő viszont az, ami ma is történik, hogy őszintén, az európai lakosság többségének a tapasztalatait visszatükrözve és véleményét kimondva beszéltek itt olasz képviselőtársaink, hozzájuk csatlakoztak svédek és mások. Itt vannak a visegrádi négyek, itt van az én hazám, Magyarország.